Las leyes contra los agentes extranjeros de 2012 y de 2015 ya permitían perseguir a toda organización extranjera u organización rusa con relaciones en el extranjero cuyas actividades no gustaran al poder. Con las nuevas ampliaciones ya, en realidad, nadie puede tener en Rusia unos contactos en el exterior que no puedan ser utilizados administrativa o penalmente en su contra. Es decir, la represión en este campo es ya muy pareja a la vigente en la Unión Soviética, en la dictadura comunista antes de 1985, cuando llegaron la perestroika y Gorbachov. Resulta trágica esta involución antidemocrática que, además, viola todos los compromisos de Rusia en el campo internacional y sus tratados.